La MONUSCO n'a pas su apporter une protection suffisante contre ces viols massifs et il incombe au gouvernement de la RDC d'assurer la sécurité sur son territoire et de protéger les civils. Les fonds alloués n'atteignent absolument que peu de victimes, et la coordination de l'aide n'est plus du tout assurée.

Le plan de résolution du conflit au Sud Kivu consistant à privilégier la solution militaire s'avère être un échec.